Chciałbym powiedzieć o odrzuceniu przez Polską Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wniosku fundacji Lux Veritatis o przyznanie miejsca katolickiej telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Pragnę zwrócić uwagę na brak poszanowania równych zasad konkurencyjności podmiotów na rynku w Polsce i dyskryminowanie mediów ze względu na ich katolicki charakter. Otóż z akt postępowania koncesyjnego wynika, iż na 4 ostatecznie przyznane na multipleksie koncesje 2 otrzymali nadawcy programów muzycznych, co stanowi rażące złamanie zasady realizacji otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji. W uzasadnieniu wydanej decyzji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pomimo tego podkreśla unikalność ich oferty, natomiast żaden z podmiotów, którym przyznano koncesję, nie posiada w swojej ofercie programu o charakterze religijnym. Aktywa trwałe i obrotowe i suma bilansowa telewizji Trwam są wielokrotnie większe od konkurencyjnych stacji, które otrzymały te miejsca. Fakty te wskazują jasno na łamanie podstawowych praw Unii Europejskiej dotyczących wolnych i niezależnych mediów.